Upam, da bo čim več takih Židanov v Sloveniji, ki bojo gojili takšen ali drugačen šport, seveda bo pa to predvsem odvisno tudi od nas tukaj, kakšno davčno okolje bomo vzpostavili, da bo ta šport preživel. Seveda je, nordijska hoja finančno manj zahtevna, kot pa recimo kakšna hokej ali curling ali kakšne druge športne panoge, pa o nobeni športni panogi nič slabega . Mimogrede, med to razpravo, ko jo danes spremljajo nekateri predstavniki raznih športnih zvez, sem med drugim dobil en zelo zanimiv mejl, ki govori o tem, ko so se nekateri bali, da bi bile možne zlorabe po tem našem zakonu. pravi naslednje : "Iz predstavitev poslanskih skupin je razvidno, da jim niso poznani točni ti elementi, ki jih izpostavljate. Ne vedo, kako društva pridobijo status delovanja v javnem interesu, ne poznajo kako in katera društva lahko sodelujejo na razpisih sofinanciranja, ki jih razpisujejo lokalne skupnosti, torej občine, ne poznajo razpise Fundacije za šport in katere pogoje morajo izpolnjevati društva, da so uspešna pri pridobivanju sredstev. In zato ne razumejo, da so zlorabe praktično nemogoče." To vam nisem povedal jaz, to je povedal nekdo, ki v športu dela že dolga leta in stvari natančno pozna. To je ključni razlog, da smo zakon zastavili tako, da resnično ne bi ta zakon bil uporabljen v napačno smer oziroma za napačne cilje. In upam, da če imate težavo s temi našimi predlogi, potem vas sprašujem, kakšna je vaša sistemska rešitev? Kako naj šport pride do več denarja ? Če ne želite omogočiti športu, da bi prišel vsaj do tistega, kar lahko, v času, ko je nekaj gospodarske rasti, ko je konjunktura , bi lahko podjetja donirala, seveda ob ustreznih davčnih okvirjih. In še enkrat: upam, da vsi razumemo kakšen je naš predlog, ne, ga bom povedal še enkrat po domače . Če podjetje da tisoč evrov donacije, se to podjetju šteje dva tisoč evrov v stroške. Mislim, da to vsakdo razume, kako stvari potekajo, in bolj preprosto se ne da povedati. Hvala.